virðulegi forseti ég kem hér upp við þriðju umræðu rétt til að geta þess að við aðra umræðu málsins voru gerðar

því mun ég við þriðju umræðu leggja fram viðbótarbreytingartillögu til þess að tryggja

til fyrstu grein verði breytt til samræmis við þær breytingar sem voru gerðar hér eftir aðra umræðu og að tilvísunin sem sagt taki mið af þeim breytingum með því að þar verði ekki lengur vísað til fyrstu grein frumvarpsins heldur er nauðsynlegt að breyta greininni þannig að hún vísi til annarrar greinar þannig mun gildistökuákvæðið hvað varðar þau brot sem munu framvegis fyrnast frá átján ára aldursmarki brotaþola gilda þannig að það gildi sem sagt einnig um brot sem framin eru fyrir gildistöku laganna enda sé fyrningarfresturinn ekki hafinn fyrningarfrestur í málunum má ekki vera byrjaður að líða til þess að átján ára aldursmarkið samkvæmt lagafrumvarpinu taki gildi hins vegar erum við að gera aðra breytingu hér eftir aðra umræðu á málinu sem felur það í sér að hluti þessara brota það er alvarlegustu brotin verða ófyrnanleg og hvað þau brot snertir